Torej, najbolj mi je bil všeč film The Great Gatsby, ker gre v bistvu za film z zelo visoko produkcijo, izjemno narativno tehniko in, enostavno je v bistvu prvi dober film, ke sem si ga ogledala v celoti, po dolgem času. Torej, zgodba govori o revnem mladeniču, ki se v bistvu zaljubi v premožno plemkinjo in, se zaveda, da z njegovim, njegovim pomanjkanjem premoženja v bistvu ne bo nikoli pritegnil njene pozornosti. Zato se pač odloči postati, zelo bogat in, si bogastvo pridobi z nečednimi posli. celo za namen, da bi pač ulovil, ljubezen ljubljene, prireja bogate, razkošne zabave razvrata, vendar njegova ljubezen nekako skozi celotno, celoten film ostaja neuresničena in, na koncu filma, glavni lik celo umre, ker v bistvu plača za dolgove oziroma se kot nekako na neki način žrtvuje za grehe svoje ljubljene. Najbolj mi je bil všeč, v bistvu obisk Bleda lani po v bistvu prvi sprostitvi korona ukrepov, ker, je bil celoten otok je bil manj obljuden kot prejšnja leta zaradi pač tega, ker ni bilo zunanjih turistov. In, v bistvu si imel lahko potem nekako celoten kraj in, otok zase. precej je bil mir, ni bilo gužv, takih kot po navadi, in, tako da smo s prijatelji v bistvu res uživali, no, ko smo šli na Bled. Kot glavne znamenitosti tega kraja je gotovo treba omeniti, otok, na katerem je pač znana cerkvica in, do katerega, v bistvu na katerega se peljemo s posebno gondolo. Potem zraven bi bilo še za izpostaviti grad, v notranjosti gradu je pač muzej, zunaj pa lahko občudujemo v bistvu lep, razgled na jezero. poleg tega pa tudi najbolj znana, kremna rezina, kremšnita, ki jo lahko dobimo v zelo znani kavarni Union z dolgo tradicijo. potem dodatno lahko obiščemo še adrenalinski park, to je zdaj v bistvu par let, vzpostavljeno, in pa, če smo res, če se res počutimo razigrane, lahko v bistvu odigramo še igro minigolfa. Zdaj, v ta kraj sem se jaz, lani poleti odpeljala kar, z vlakom iz, glavne železniške postaje Nova Gorica. v bistvu vožnja traja približno eno uro in pol, peljemo se, pelješ se v bistvu mimo trinajstih, železniških postaj in, zadnja postaja, na kateri, izstopiš, je v bistvu postaja Bled Jezero. In, na koncu se še v bistvu odpraviš po kratki poti navzdol, zaradi tega, ker je pač postaja na višji legi kot, pač samo jezero, in se v bistvu spustiš še, ne vem, en, en kilometer do dva kilometra peš, in si v bistvu pri jezeru. Zdaj, najbolj mi je všeč v bistvu poklic komunikologa, ki je zaposlen na oglaševalski agenciji, ker gre za zelo dinamičen, kompleksen in, ustvarjalen poklic. med drugim se pa v bistvu tudi, aktivno šolam za ta poklic in bi to zelo rada opravljala tudi v prihodnosti. Zdaj, delo komunikologa v bistvu obsega, zelo različne usmeritve, no. V grobem lahko pač izpostavimo, delo tekstopisca, grafičnega oblikovalca, kreativnega direktorja, menedžerja, oziroma upravljalca socialnih omrežij, seveda pa v bistvu ne zadolžitve ne ne ostajajo zgolj, strogo na eni poziciji, ampak pač se pogosto tudi prepletajo. veliko je tudi ubadanja z že obstoječimi naročniki in pa pridobivanja novih naročnikov. Zdaj, jed, ki je, meni zelo ljuba in jo tudi sama pripravim, so v bistvu testenine s paradižnikovo omako, ki jim jaz rečem kar napolitana. gre pa za to, pač zelo mi je všeč zato, ker, sem velik ljubitelj pašte in, poleg tega je pa pač ta jed zelo okusna in, ne vem, fajn mi je, no, italijanska kuhinja. Zdaj, ta jed je v bistvu ful enostavna za pripraviti zaradi tega, ker, imam navadno na razpolago že prej pripravljeno pač paradižnikovo omako. Tako da, na splošno samo dam pač vodo v lonec, z malo olivnega olja, soli. In seveda pač počakam, da zavre, in dam kuhati pašto, ko se po navadi kuha deset minut. In, potem, v ponvi v bistvu najprej, dam, kapnem par kapljic olivnega olja, popečem na trakce narezano pač šalamo oziroma šalam. In, ko pač ta šalam malo, pozlati oziroma ko se malo popeče, pač dodam še to, omako in počakam, da se, da vse skupaj povre, da se v bistvu omaka še dodatno zgosti, dodam še, trikot sir, in, seveda, ko je pač pašta kuhana, pašto precedim in vse skupaj položim v ponev, še parkrat obrnem in, toplo jed serviram takoj. Zdaj, najbolj mi je bila všeč, knjiga Tigrovo prekletstvo, ker, ne vem, čeprav je v bistvu znanstvena, mislim, zvrst znanstvena fantastika, me je zelo pritegnila, in to do take mere, da sem v bistvu poleti prebrala celotno zbirko, ker pač to je prva knjiga iz zbirke in sledijo v bistvu še tri knjige. In, ne vem, to je bila v bistvu prva knjiga po zelo dolgem, dolgem času, ke v bistvu, zvrst nekako leposlovje, no, ker sem jo v bistvu prebrala na mah, bi lahko rekli. Zdaj, knjiga v bistvu govori o, indijskem princu, ki ga je nekako v bistvu ugrabil neki lokalni čarovnik in ga zaklel v bistvu s tigrovim prekletstvom, se pravi, v bistvu, sam je v konstantno spremenjen v tigra. In, potem, ima ga v bistvu v ujetništvu, no, in, ko ta tiger pobegne, ga nekako ulovijo te lokalne oblasti in, ga prodajo v cirkus. Torej pač indijski cirkus, ki nekega, enkrat gostuje, no, tudi v Ameriki, in, v ta cirkus v bistvu vstopi, mlada študentka, ki se, nekako zaposli v cirkusu, no, kot pomočnica, ki skrbi za tamkajšnje živali. In, v bistvu, ko se poti tigra in te, študentke srečata, se v bistvu zgodi neki, nenavadni čudež, no, ko se v bistvu prekletstvo za kratek čas prekine. Se pravi, pač tiger se vsak dan lahko, za pol ure spremeni v človeka. In, tako v bistvu se začneta oba, spoznavati med sabo in si pripovedujeta zgodbe in, v bistvu ta študentka si nekako zadane, da, bo rešila tigra iz ujetništva, ga odpeljala nazaj v Indijo in, v bistvu tudi, prekinila to prekletstvo. In, to se v bistvu potem nadaljuje še skozi tri knjige. Najbolj, so mi ostali v spominu tej, v bistvu ta naravna katastrofa, no, ker se je zgodila v Avstraliji, no, ko so divjali te obsežni požari, in to, kar dolg čas, no. verjetno predvsem zaradi tega, ker, se še zdaj v bistvu spomnim vseh, videov oziroma posnetkov, no, ke so jih v bistvu predvajali med, poročili. V bistvu, kako so se pač ti, gasilci probali rešiti, no, domačine, živali in, premoženje ljudi. In, predvsem se spomnim, no, tudi teh, ubogih živali, no, kako so v bistvu tam opečene in dehidrirane ležale, no. In, ljudje so jim pač dajali v bistvu za piti in jih pač probali nekako spraviti nazaj v življenje. Zdaj, najbolj se mi zdi, uporaben ta mali, švicarski, mali famozni švicarski nož, no, ker, v bistvu vsebuje nekako vse vrste rezil in odpiračev, se pravi, od klasičnega rezila do pač odpirača za vino recimo. In, poleg tega je pa tudi fajn, no, ker, pač kamorkoli gremo, tudi če imamo, ne vem, ful prtljage, ga lahko, še vedno spravimo pač kamorkoli, ker je pač majhen. Meni je najbolj všeč, poletje, zato ker je v bistvu, toplo, suho, brez vlage. in ja, ker, ne maram mraza, ne maram zine zime, vlage, dežja, pa da je, tudi, poleti so tudi dnevi daljši pa več je prostega časa in bolj sproščeno je vse skupaj. Zdaj, slabosti tega letnega časa sta pač predvsem dve. Prva je ta, da, zna biti, ful vroče in, dosti časa in, v bistvu to pol negativno vpliva na ljudi, jim povzroča veliko slabe volje. druga slabost je pa ta, da pač včasih se zgodi, da enostavno pač pride deževno poletje, in v bistvu nekako temperature ne dosegajo, takega nivoja v bistvu, kot smo si ga zamislili, no, in, v bistvu dež pol tudi nekako, ovira vse naše, ne vem, poletna doživetja in aktivnosti, ke smo si jih pač prvotno načrtovali, no. najbolj mi je všeč, hobi poslušanje glasbe, ker, v bistvu jo poslušam kjerkoli, kadarkoli, če se pač le da. je v bistvu, en osnovni element, no, ke me nekako spodbuja k delu, v bistvu mi dviguje energijo, dobro razpoloženje, tako da to je res v bistvu stvar, ki jo počnem, res kadarkoli jo lahko, si pač privoščim, glasbo zraven. kakšnih aktivnosti pač. Zdaj, slabost, tega hobija je pač predvsem ta, da jaz, glasbo, mislim, muziko, rada poslušam, no, na velikih zvočnikih, naglas in, nisem vedno v priliki, no, da bi lahko pač, glih spuščala, muziko čez celo bajto zaradi tega, ker pač nisem vedno sama doma oziroma pač včasih poslušam tudi nekaj, kar, drugi ne poslušajo in, v bistvu je glavna omejitev mojega hobija ta, no, da nimam glih priložnosti poslušati točno tisto, kar si želim, in na tak način pač, ko si jaz želim, ne. Zdaj, moja najljubša domača žival je pes verjetno, ker, se mi zdi, da je res tak, dober človekov spremljevalec. Poleg tega je pač ful zvest in, tudi zelo, zelo, zelo pameten in marsikaj se ga da navaditi. res taka fajn, žival. Seveda če imaš pač prostor za njo. za to žival skrbiš tako, da jo pač pelješ predvsem, dvakrat na dan ven na sprehod, ker potem tudi pač opravi svojo potrebo in, da se, zlaufa, bi lahko temu rekli. poleg tega jo pač, enkrat na dan jo nahraniš, enkrat do dvakrat, no, odvisno, koliko ima zdaj, veliko skledo za brikete. In, enkrat na dan ji daš vodo oziroma pač po potrebi, ko vidiš pač, da je skleda prazna, ne vem, poleti pač daš ji daš vodo bolj pogosto. zdaj, nekateri tudi, mislim, da svoje pse tudi kopajo. to je spet seveda odvisno od psa in, a je pač navajen na kopanje, na vodo in podobno, no. V bistvu stvar, to je pol že, stvar, lastnika, no. mislim, da obstaja zdaj že kar nekaj, različnih načinov v bistvu, kako lahko ljudje ogrevajo svojo hišo. predvsem gre tukaj, no, za centralno ogrevanje, še zmeraj najbolj pogosto, ogrevanje na na drva, na pelete, nekateri celo še zmeraj ogrevajo svojo hišo na nafto. drugače imamo pa tudi že v bistvu bolj, sodobne načine, no, kot je v bistvu uporaba toplotne črpalke, mislim, da se celo da nekaj s solarnimi celicami kombinirati. če ne pa zmeraj pač kakšen, kakšna klima, kombinirana, hlajenje, gretje, ali pa, celo stara krušna peč se še dobi, no. Draga Ana. Vabim te na svoj rojstni dan, ki bo v torek, desetega šestega dva tisoč enaindvajset pri meni doma ob šestnajsti uri. S seboj prinesi veliko smeha in, in zabave ter komaj čakam, da se bomo lahko videli. Draga Ana. Želim ti vse naj, naj, najboljše za rojstni dan, da bi bila še naprej tako dobra in srečna oseba, kot si. In predvsem ti želim obilico zdravja in uspeha na tvoji prihodnji poti.